haarde sú fyrsta af þessu tagi sem hæstvirtur ráðherra flytur sem utanríkisráðherra hefði að mínu mati mátt vera bragðmeiri ég hefði gjarnan viljað finna meira fyrir því hvað hæstvirtur ráðherra sjálfum finnst um ýmsa þá þætti sem hann vék að í ræðu sinni ég verð að segja að hún virkaði svona nokkuð embættismannaleg á mig og ég hefði viljað hafa meiri pólitík í henni og meira af hugsjónum hæstvirtur ráðherra ef þær eru þá til staðar sem ég auðvitað vona að séu og ég vona sannarlega að þegar hæstvirtur ráðherra kemur hér í síðari ræðu sína svari hann einhverju af þeim spurningum sem beint hefur verið til hans í þessari umræðu það eru margir þættir sem eru þess virði svo sem að skoða hér nánar en varnarmálin sem auðvitað hafa fengið mesta umfjöllun hér og fangaflugið sem ríkisstjórninni ber auðvitað að fordæma formlega og senda bandaríkjastjórn viðeigandi skilaboð í þeim efnum þá var það nú samt sem áður svona í orði kveðnu þá fordæmdi hæstvirts utanríkisráðherra

það sem brennur á mér kannski umfram annað af því sem ber á góma í ræðu hæstvirts ráðherra eru mannréttindamálin nú er það svo að við sem hér erum í þessum sal háttvirtir þingmenn höfum átt í baráttu við hæstvirta ríkisstjórn út af því að það hafa verið skorin niður framlög til mannréttindaskrifstofu íslands það eru engin merki um að það eigi að leiðrétta þær misgjörðir í fjárlagafrumvarpi því sem fyrir liggur núna og ég krefst þess að hæstvirtur fjármála frú forseti það er kannski merki um það að hæstvirtur utanríkisráðherra er búinn að vera svo lengi fjármálaráðherra að manni vefst tunga um tönn en það er hæstvirtur utanríkisráðherra sem þarf að svara fyrir það hvers vegna mannréttindaskrifstofa íslands er tekin út af sakramentinu á þeim nótum sem hér hefur verið

leiðrétta þessi mistök sem gerð voru á síðustu fjárlögum og er ekki hæstvirtur utanríkisráðherra tilbúinn til að koma aftur af stað sambandi milli mannréttindaskrifstofu íslands og íslenskra stjórnvalda þegar við horfum upp á þær hörmungar sem fólk þarf að þola í veröldinni vegna mannréttindabrota finnst mér við ekki geta haldið svo linkulega á málum eins og við erum að gera og mér finnst við ekki geta annað en staðið virkilega vel við bakið á mannréttindaskrifstofu íslands sem hefur opið samband við mannréttindasamtök vítt og breitt um veröldina er í samstarfi við sambærilegar stofnanir úti í heimi en hefur nú verið gert ókleift að sinna því starfi ef við bara stiklum hér á stóru varðandi þá punkta sem mannréttindasamtökin amnesty international á íslandi gáfu út í sumar þetta er starfsskýrsla þeirra fyrir tvö þúsund og fjögur þá sjáum við að í fimmtíu og níu löndum var fólk dæmt til dauða árið tvö þúsund og fjögur höft voru lögð á tjáningar og fundafrelsi í að minnsta kosti sjötíu og níu löndum í evrópu hefur mannréttindum verið fórnað í nafni stríðsins gegn hryðjuverkum ríkisstjórnir í evrópu hafa frekar lagt höft og hindranir á flóttafólk en að vernda það í afganistan voru margar konur fangelsaðar fyrir að strjúka að heiman eða stunda kynlíf utan hjónabands níu finnar voru fangelsaðir fyrir að neita að ganga í herþjónustu ísraelsher drap meira en sjö hundruð palestínumenn þar af hundrað fimmtíu börn og vopnaðir hópar palestínumanna drápu hundrað og níu ísraela þar af átta börn í íran mar voru meira en þrettán hundruð samviskufangar og sífellt er verið að fangelsa fleiri vegna netnotkunar til dæmis í kína og veg nam í löndum afríku er eyðnismituðu fólki oft neitað um læknisaðstoð og hundrað fimmtíu og níu manns voru tekin af lífi í íran og anmk tíu voru undir átján ára aldri frí forseti hér er einungis stiklað á stóru og nefndir örfáir punkta úr ársskýrslu mannréttindasamtakanna amnesty international á íslandi sem eins og ég segi var gefin út og kynnt í sumar en þetta sýnir okkur auðvitað svo ekki verður um villst að mannréttindabrot eru framin vítt og breitt um veröldina eftir því sem amnesty segir eru þau með upplýsingar frá um hundrað áttatíu löndum þannig að ég held að það sé engin ástæða til annars en að íslensk stjórnvöld haldi uppi rækilegum stuðningi við stofnun á borð við mannréttindaskrifstofu íslands og ég held að hæstvirtur utanríkisráðherra geir haarde sem er nýlega tekinn við því embætti hljóti að verða að segja þingheimi hér hver hans sjónarmið eru í þessum efnum af því að ég nefndi afríku þá langar mig til þess að nefna það hér að það er ákveðið fagnaðarefni að ellen johnson skuli nú vera orðinn forseti í heimalandi sínu sem gefur okkur til kynna að kona á borð við ellen johnson sem var önnur af tveimur konum sem gerðu skýrslu unifem um konur og stríð það segir okkur það að við eigum kannski von í því að stjórnarfar og stjórnarhættir í afríku geti

að fólk skuli kjósa hana róttæka konu róttækan femínista sem forseta það sýnir okkur að það sé kannski von í afríkulöndunum um einhverjar breytingar áherslubreytingar auðvitað þá í þeim efnum að betri nýting fjármuna fari að verða sett á dagskrá það verði hægt að koma í veg fyrir spillingu alla vega að einhverju leyti og einnig geri ég ráð fyrir að málefni kvenna og barna verði sett ofar á dagskrána ef það næst að fá fleiri konur sem lýðræðislega kjörna forseta í afríkulöndum eitt af þeim atriðum sem hæstvirtur utanríkisráðherra nefnir í ræðu sinni og hefur verið komið inn á hér í ræðum fleiri þingmanna eru friðargæslumálin nú átti ég hér á þessu ári í febrúar orðastað við hæstvirtan fyrrum utanríkisráðherra davíð oddsson út af áherslu íslendinga í friðargæslumálum ég er þeirrar skoðunar að við höfum verið að hervæða friðargæsluna okkar að algerlega tilefnislausu og við séum að svíkja sjálf okkur og öryggisráð sameinuðu þjóðanna ályktun númer þrettán hundruð tuttugu og fimm með þessari áherslu og þessari áherslubreytingu sem orðið hefur því að það er alveg ljóst að konum hefur verið að fækka sem sagt hlutur kvenna í verkefnum friðargæslunnar hefur minnkað á undanförnum árum hann fór niður í tuttugu og fjögur prósent árið tvö þúsund og þrjú og er kominn niður í fjórtán prósent árið tvö þúsund og fjögur hæstvirtur fyrrum utanríkisráðherra davíð oddsson gaf mér alveg tilefni til þess að ætla að hann mundi ætla að gera eitthvað í þessu máli og hann ætla að skoða þessar áherslubreytingar því að hann sagði hér í þingræðu að ályktunin frá öryggisráðinu númer þrettán hundruð tuttugu og fimm sem fjallar um þessi mál sé athyglisverð og hann telur og var í raun og veru sammála mér um mikilvægi þess að íslensk stjórnvöld fylgdu ályktuninni eftir hann virtist líka sammála mér í því að við þyrftum að skoða hlut kvenna í íslensku friðargæslunni þannig að hann lýsti sig í sjálfu sér sammála sjónarmiðum framkvæmdastýru unifem á íslandi sem hefur gefið út rannsóknarskýrslu um þessi mál ég vil fá að heyra það frá hæstvirtum ráðherra geir haarde hvort þessi sjónarmið eigi upp á pallborðið hjá honum hvort hann komi til með að skoða þessa áherslu í friðargæslunni með tilliti til þess á hvern hátt við höfum fækkað konum í friðargæslunni og breytt áherslunum þannig að að nú er starf friðargæslunnar orðið þannig að það er ekki fýsilegt lengur fyrir konur það eru færri hjúkrunarfræðingar færri læknar og færri sem starfa beinlínis að mannúðarmálum sem koma að starfi friðargæslunnar með þeim áherslum sem hafa verið reknar ég tel að það sé veruleg þörf á breytingum hér og treysti því að hæstvirtur utanríkisráðherra sýni okkur á sín spil í þeim efnum eitt af þeim atriðum sem hæstvirtur ráðherra nefnir í ræðu sinni

að fyrir ári hafi tekist að koma í veg fyrir að tillaga um hnattrænt bann við botnvörpuveiðum á úthafinu næði fram að ganga og það hafi verið hægt að beina málinu í réttan farveg það er að setja ríki og svæðisbundnar fiskveiðistofnanir eftir því sem við ætti til þess að bæta stjórn á botnfiskveiðum með sérstöku tilliti til verndunar viðkvæmra vistkerfa hafsins nú er það svo hæstvirtur forseti að ég tel fullt tilefni til efni til að íslendingar fylgi þessum málum afar vel eftir á vettvangi sameinuðu þjóðanna mig langar til að vitna hér í bréf sem náttúrverndarsamtök íslands skrifuðu íslenskum stjórnvöldum fyrr á þessu ári þar sem þau skoruðu á íslensk stjórnvöld að greiða atkvæði með tímabundnu alþjóðlegu banni við botnvörpuveiðum svo takast mætti að forða einstöku lífríki djúphafssvæða frá óafturkræfri eyðileggingu á meðan bannið væri í gildi gætu farið fram vísindalegar rannsóknir á þessum svæðum nú er það svo virðulegi forseti að vistkerfi úthafanna er afskaplega lítið rannsakað en við vitum af kóralrifjum í kaldsjó og neðansjávarfjöllum sem rísa jafnvel allt upp í þúsund metra frá sjávarbotninum og við vitum að þetta landslag myndar afskaplega mikilvægt þessi svæði hafa jafnvel verið nefnd regnskógar hafsins og það er vitað að þau eru svo viðkvæm vegna þess hve vöxtur þeirra er hægur og endurnýjun þeirra hæg ég tel að íslensk stjórnvöld þurfi að beita sér í þessum málum og eigi auðvitað að ganga hér fram fyrir skjöldu sem verndarsinnar í ljósi þess hvernig við höfum reynt í öllu falli í orði kveðnu að stjórna okkar fiskveiðum á þeim nótum að við séum um leið að vernda lífríkið ég tel því fulla ástæðu til þess hér að hæstvirtur ráðherra setji einhvern veginn annan tón í sína ræðu þegar hann fjallar um þetta því að mér sýnist á ræðunni að í orði kveðnu sé hann bara á móti því að það sé samþykkt tillaga hjá sameinuðu þjóðunum um hnattrænt bann við botnvörpuveiðum á úthafinu en ég þykist þó vita að íslendingar séu að taka einhvern þátt í þeim umræðum sem eiga sér stað á þessum vettvangi það muni vera einhverjar ályktunartillögur í farvatninu og ég vona sannarlega að íslendingar geti staðið með varúðarreglunni í ríó yfirlýsingunni og styðji það að það verði sett annað hvort tímabundið bann eða einhverjar þær aðgerðir í gang sem tryggja það að stjórnlausar veiðar á úthafinu verði stöðvaðar það hlýtur að koma af sjálfu sér að strandríki sem verndar sína lögsögu þau hljóta líka að verða á endanum að beita sér í vernd þess lífríkis sem er fyrir utan lögsögu strandríkjanna það er á úthafinu núna sem hættan virðist vera mest virðulegur forseti eftir því sem erfiðara hefur orðið að halda við nytjastofnum innan lögsögu strandríkjanna hæstvirtur ráðherra ræðir örlítið um orkumálin og fellur að sjálfsögðu á prófinu þegar hann talar um sjálfbæra orku því að auðvitað er engin orka sjálfbær hins vegar getur orkunýting verið sjálfbær þetta minnir á ummæli hæstvirts forsætisráðherra þegar hann sagði að við íslendingar værum afskaplega gæfusöm þjóð við ættum svo mikið af sjálfbærum auðlindum nú held ég að þessir hæstvirtir ráðherrar verði að fara að læra hvað það þýðir hugtakið sjálfbær þróun og hvað það þýðir að vera sjálfbær það er auðvitað nýtingin sem þarf að vera sjálfbær og auðvitað fagna ég því að hæstvirtur ráðherra skuli hafa áhyggjur af því að orkuforði veraldarinnar sé þverrandi og hann svona hefði svo sem að mínu mati mátt kveða hér mun fastar að orði svo er hann auðvitað á villigötum þegar hann heldur því fram í ræðu efni að íslensk stjórnvöld sýni einhverja viðleitni með því að auka hér enn frekar hlut endurnýjanlegrar orku af því að hann er náttúrlega að fjalla öðrum þræði um kárahnjúkavirkjun sem við vitum að er ekki að framleiða endurnýjanlega orku og því máli mínu til staðfestingar vil ég benda hæstvirtum ráðherra á að kynna sér niðurstöður náttúruverndarsamtakanna worldwide fund for nature sem fyrir örfáum dögum kynntu má segja svartan lista fyrir þær stórvirkjanir sem verið er að framkvæma í veröldinni núna um þessar mundir þar sem ekki er farið að sjálfsögðum umhverfiskröfum ein af þeim virkjunum er kárahnjúkavirkjun þannig að ég held að hæstvirtur ráðherra þurfi að læra svolítið um mælikvarðana og viðurkenna það að íslendingar þó að þeir í orði kveðnu vilji standa sig vel í sjálfbærri þróun þá þurfum við að taka örlítið betur til skoðunar hér okkar eigin bakgarð ég sé að tími minn er útrunninn hæstvirtur forseti þannig að ég verð að koma hér í aðra ræðu til þess að halda áfram mínum vangaveltum um þessi orð hæstvirts utanríkisráðherra